Sie schlagen massive Kürzungen für die Landwirtschaft vor. Welche Zielsetzungen haben Sie eigentlich, um unseren Jungbauern eine Zukunft zu bieten, die uns die Ernährung in dieser Welt sichert.